Chciałabym zaapelować z tego miejsca, z Parlamentu Europejskiego, do rządu Prawa i Sprawiedliwości jesteście rządem, który w nadmiarze wypełnia obietnice wyborcze.

Droga, którą idzie rząd zawłaszczanie prawa przez polityków, odbieranie wolności Polakom, odbieranie praw kobietom polskim, odbieranie powszechnych sądów obywatelom, niszczenie szkół, lekceważenie młodych lekarzy, wpuszczanie w najważniejszym dla Polaków dniu Święcie Niepodległości skrajnych nacjonalistów z różnych krajów z radykalnymi hasłami, nazywanie tej skrajnie nacjonalistycznej manifestacji przez członków rządu pięknym widokiem, radosnym świętem to droga spełniająca obietnice doprowadzenia Polski do ruiny. Nawet te niecałe 19 uprawnionych w Polsce wyborców, głosując na PiS, nie głosowało za taką Polską.